hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á hafnalögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og þrjú þetta mál á sér nokkurn aðdraganda sem ég tel rétt að reifa stuttlega í byrjun haustið tvö þúsund og átta var á hafnasambandsþingi fjallað um fjárhag hafna sem í mörgum tilvikum er slæmur á þinginu var mikið rætt um fjárhagsvanda hafna í framhaldi af því ákvað ég að skipa nefnd til að fjalla um málið og koma með tillögur að lausnum nefnd um tillögur um hvernig bregðast megi við fjárhagsvanda hafna skilaði skýrslu til samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins átjánda desember síðastliðnum þar voru ýmsar tillögur reifaðar og ljósi þeirra er ætlunin að endurskoða hafnalögin í heild sinni nauðsynlegt er þó að bregðast nú þegar við tillögum hennar hvað varðar framlengingu ákvæðis til bráðabirgða um ríkisstyrki til hafnarframkvæmda enda rennur út frestur til að fá styrki úr ríkissjóði um næstu áramót og mikilvægt að hafnir hafi aukið svigrúm vegna framkvæmda sem voru komnar á samgönguáætlun tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sex við gildistöku umræddra hafnalaga þá þykir nauðsynlegt að skjóta styrkari lagastoðum undir innheimtu aflagjalds auk annarra smærri breytinga virðulegi forseti markmið frumvarpsins er þríþætt í fyrsta lagi að kveða skýrar á um að innheimta aflagjalds samkvæmt b lið fyrstu tl annarrar málsgreinar sautjándu grein laganna hafi skýra lagastoð í öðru lagi að styrkja grundvöll gjaldtöku hafna í opinberri eigu með því að kveða skýrar á um setningu gjaldskrár forsendur hennar og upplýsingaskyldu til notenda en gert er í gildandi lögum í þriðja lagi er lagt til að bráðabirgðaákvæði um framkvæmdastyrki til hafna verði framlengt um tvö ár meðal annars í ljósi erfiðra rekstrarskilyrða hafna hér á landi eins og áður sagði virðulegi forseti ég mun nú stuttlega gera nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins samkvæmt fyrstu grein frumvarpsins er höfnum án sérstakrar hafnarstjórnar heimilt að innheimta gjöld samkvæmt sautjándu grein og er þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu einnig ætlað að gilda um þær hafnir eftir því sem við á þar sem í sautjándu grein eru ítarleg ákvæði um grundvöll gjaldtöku er lögð til sú breyting í fyrstu grein frumvarpsins að annar málsliður elleftu grein falli brott enda er þar um óþarfa tvítekningu að ræða í lögunum í annarri grein frumvarpsins er lagt til að kveðið verði skýrt á um að aflagjald miðist við aflaverðmæti sjávarafurða sem umskipað er lestaðar eða losaðar í höfnum og að það verði minnst einn komma tuttugu og fimm prósent og mest þrjú prósent af aflaverðmæti meginröksemd fyrir því að fara þessa leið eru þau að tryggja frekari lagastoð fyrir innheimtu gjaldsins til reksturs og fjárfestinga hafna ef fara ætti aðra leið til dæmis með því að færa álagningu aflagjalds yfir í svipaða viðmiðun og vörugjaldið það er að afla verði skipað í sérstakan vörugjaldsflokk og af honum greitt fast gjald miðað við þyngd verður mikil tilfærsla á tekjum hafna af afla sem dæmi má nefna skiptingu tekna af bolfiski og uppsjávarfiski til að tryggja að tekjur einstakra hafna haldist óbreyttar þyrfti að taka að lágmarki upp tvo nýja vörugjaldsflokka fyrir sjávarafurðir bolfiskur það er þorskur ýsa og karfi sem dæmi eru til að mynda mun verðmætari en uppsjávarfiskur það er makríll loðna síld og kolmunni sem fer í mun verðminni afurðir verði tekið upp flokkaskipt gjald fyrir afla grundvallað á þunga aflans þarf gjald fyrir löndun bolfisks að vera mjög hátt í þeim höfnum sem reiða sig á hann en hafa ekki mikið af annars konar afla verði það ekki gert mun það lækka tekjur hafna sem búa við þessar aðstæður flestar hafnir hér á landi eru reknar með tapi og hafa þær því ekki svigrúm til að bregðast við tekjumissi af þessum sökum sýnist eðlilegasta leiðin vera sú að gera breytingar á hafnalögum þannig að innheimta aflagjalds á grundvelli verðmætis verði ótvírætt heimil þá eru lagðar til ýmsar minni háttar breytingar á sautjándu grein til þess að auka skýrleika hennar auk þess sem kveðið verði skýrt á um það að stjórn hafnar skuli semja gjaldskrá fyrir höfnina þar sem nánar er kveðið á um innheimtu gjalda samkvæmt sautjándu grein miða skal við að gjaldtaka standi undir rekstri hafnarinnar til að taka af allan vafa er í annarri grein lagt til að skýrt sé kveðið á um það að gjaldtöku hafnar sé ætlað að standa undir fjármagnskostnaði afskriftum kostnaði við endurnýjun hafnarinnar og stofnkostnaði samkvæmt langtímaáætlun hafnarinnar miðað er við að í forsendum gjaldskrár sé tekið tillit til opinberra framlaga til framkvæmda lagt er til í þriðju greinar frumvarpsins að farið verði eftir ákvæðum eldri hafnalaga varðandi ríkisstyrktar framkvæmdir á gildistíma hafnaáætlunar tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sex til áramóta tvö þúsund og tólf tvö þúsund og þrettán sama gildir um heimild til að styrkja framkvæmdir í höfnum á grundvelli eldri hafnalaga samanber lög um samgönguáætlun númer sjötíu og eitt tvö þúsund og tvö ákvæði í tuttugasta og fjórðu grein hafnalaga númer sextíu og eitt tvö þúsund og þrjú takmarka mjög heimildir til að veita framlög úr ríkissjóði til hafnaframkvæmda frá því sem var í eldri hafnalögum númer tuttugu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur meginregla laganna frá tvö þúsund og þrjú er að ekki sé heimilt að veita styrki til nýrra viðlegumannvirkja og varnarmannvirkja nema þá í allra minnstu höfnunum áfram er þó heimilt að veita styrki til endurbóta á skjólgörðum og viðhaldsdýpkana undanþága frá þessum ákvæðum var veitt með bráðabirgðaákvæði tvö í lögunum og heimilað að framkvæmdir sem kæmu inn í siglingamálakafla samgönguáætlunar tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu gætu notið ríkisstyrkja í samræmi við ákvæði í eldri hafnalögum númer tuttugu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur vegna áforma þáverandi samgönguyfirvalda um að hafnir skuli jafnsettar á aðlögunartíma nýrra hafnalaga vegna niðurskurðar á fjárlögum síðustu ára hefur ekki tekist að fjármagna öll þau jafnsetningarverkefni sem komust inn á samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu

ég hef nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins og legg til hæstvirtur forseti til að hafa þessi orð ekki lengri heldur að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar